virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á barnaverndarlögum númer áttatíu tvö þúsund og tvö og lögum númer áttatíu tvö þúsund og ellefu um breytingu á þeim lögum það er þingskjal þrjátíu og tvö kjarni þessa máls er að leggja til að fallið verði frá því að færa ábyrgð á stofnun og rekstri heimila fyrir börn samkvæmt áttugustu og fjórðu grein barnaverndarlaga frá sveitarfélögum til ríkisins en sú breyting á að taka gildi fyrsta janúar tvö þúsund og fjórtán málefni þetta á sér því nokkra forsögu um allnokkurt skeið hafa verið uppi hugmyndir um að heppilegt væri að breyta verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga innan barnaverndar á þann veg að ábyrgð á heimilum fyrir börn samkvæmt áttugustu og fjórðu grein barnaverndarlaganna færðist frá sveitarfélögum til ríkisins fóstur ráðstafanir skyldu hins vegar áfram vera hjá sveitarfélögum með þessu móti yrðu allar vistanir barna á sérstökum heimilum eða stofnunum fyrir börn á einni hendi það er á ríkinu og að það yrði þar með hugað að því að jafnræði barna sem þessar vistanir þyrftu yrði þar með tryggt hvað fjármálalegu hliðina snerti var kveðið á um að ráðuneytið setti gjaldskrá þar sem ákveðin yrðu þau gjöld sem sveitarfélagið skyldi greiða vegna vistunar barna á þessum heimilum við samningu frumvarpsins sem varð að lögum númer áttatíu tvö þúsund og ellefu gerði hins vegar samband íslenskra sveitarfélaga fyrirvara þar sem lögð var áhersla á að ganga þyrfti frá samkomulagi milli ríkis og sveitarfélaga um framkvæmd tillögunnar áður en hún yrði lögfest og að þessi verkefnaflutningur ætti að taka gildi fyrsta janúar tvö þúsund og þrettán sem sagt fyrir tæpu ári síðan verkefnaflutningnum var hins vegar frestað til fyrsta janúar tvö þúsund og fjórtán samanber lög númer hundrað og þrettán tvö þúsund og tólf það sem fólst í þessari breyttu verkaskiptingu og sú sérstaða þeirra var það að það er einungis eitt sveitarfélag sem hefur verið að reka heimili af þessu tagi sem hér er verið að fjalla um sem ætti þá að færa til ríkisins og það er reykjavíkurborg og ljóst var að það heimili sem hefur verið rekið hér í höfuðborginni getur ekki tekið við börnum annars staðar frá án þess að skerða þjónustu við börn í reykjavík því þyrfti að koma á fót nýrri stofnun fyrir börn utan reykjavíkur eða leysa vistunarmál barnanna með öðrum hætti með vísan í það sem ég hef rakið hér þyrfti þannig tvennt að liggja fyrir til að tilfærsla þessara heimila frá sveitarfélögum til ríkis gæti orðið að veruleika í fyrsta lagi að ríkið legði barnaverndarstofu og velferðarráðuneytinu til fjármagn til að koma á fót og reka nýtt heimili fyrir börn utan reykjavíkur og í öðru lagi var samþykki sveitarfélaga fyrir gjaldtöku nauðsynleg forsenda fyrir breytingunni nú hefur legið fyrir að hvorugt er til staðar er lagt hér til að fallið verði frá þessum áformum við málsins til tvö þúsund og fjórtán

velferðarnefnd þingsins einmitt áherslu á að það þyrfti að koma á hreint þessum atriðum til þess að tryggja að þetta gengi eftir og samhliða lagði til þá við fjárlaganefnd að velferðarnefnd yrðu tryggðir þessir fjármunir og það náðist ekki í gegn við fjárlagagerðina fyrir tvö þúsund og þrettán og liggur heldur ekki fyrir hvað varðar fjárlagagerðina fyrir tvö þúsund og fjórtán og að sama skapi þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir þá hefur ekki náðst samkomulag við sveitarfélögin varðandi gjaldskrá eða upptöku gjalds þannig að þó að hér sé verið að leggja til þessa breytingu þá hefur verið mikil áhersla frá hendi velferðarráðuneytisins að tryggja það að við getum náð þessum undirliggjandi markmiðum um ákveðið jafnræði og jöfnunar þjónustu hér er ekki verið að segja að það sé verið að veita lakari þjónustu heldur að það sé mikilvægt að reyna að veita sem sambærilegasta þjónustu á milli sveitarfélaganna þessi hugmynd um tilfærslu þessara til ríkisins er orðin nokkurra ára gömul og átti sér töluverðan aðdraganda þegar var farið í þessa lagabreytingu og það hefur verið mat okkar sem höfum unnið að þessu máli að þær breytingar sem hafa verið gerðar varðandi ýmsa þá velferðarþjónustu sem sveitarfélögin eru að sinna nú sé hugsanlega að fela í sér ákveðin tækifæri til þess að leysa þetta sem snýr að jafnræði barna til þjónustunnar með öðrum hætti það er á vegum sveitarfélaganna sjálfra þannig að ekki þurfi að koma til þessa verkefnaflutnings til ríkisins það hafa komið fram hugmyndir um að samband íslenskra sveitarfélaga hafi þannig frumkvæði að því að hvetja sveitarfélög til þess að auka samstarf sitt og efla þjónustu við börn þannig er hægt að sjá fyrir sér að sveitarfélög mundu til dæmis taka höndum saman um tiltekin þjónustusvæði líkt og er verið að gera núna samkvæmt nýlegum lögum um fatlað fólk aukið samstarf sveitarfélaga á sviði velferðarmála eftir tilfærslu þjónustu við fatlað fólk til sveitarfélaga hefur þannig raunar aukið líkur á að það væri hægt að tryggja samstarf sveitarfélaga um þetta verkefni meðal annars hér á höfuðborgarsvæðinu en líka hringinn í kringum landið

tilheyra því þjónustusvæði sem varða málefni fatlaðs fólks en þegar kemur hins vegar að barnaverndarmálum þá erum við að tala um umtalsvert lægri tölu sem er þá lágmarkskrafan þetta eru sem sagt ástæðurnar fyrir þessu frumvarpi og við teljum hér með að við séum raunar búin að reyna það sem hægt er á þeim grunni þessara breytinga að framfylgja og tryggja að það væri hægt að gera þetta en niðurstaða okkar er sú að það hefur ekki gengið eftir

þessa grunnhugsun þarna um að tryggja jafnræði hvað varðar þjónustuna

fjárlagaskrifstofunnar varðandi fjárhag sveitarfélaganna að það er mat skrifstofu og fjármála að frumvarpið verði þá að lögum óbreytt hafi ekki áhrif til breytinga á fjárhag sveitarfélaga frá því sem nú er og síðan

þegar farið í gegnum hér virðulegi forseti að lokinni þessari umræðu legg ég til að þetta mál fari til hæstvirtrar velferðarnefndar